herra forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vilja leggja sitt af mörkum fyrir sína hönd og stjórnarandstöðuflokkanna í þessu máli við munum ekki slá á þá hönd en spursmálið er hvernig slíku verði fyrir komið við höfum komið á skipulögðu samráði við aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin á sérstökum vettvangi stjórnmálaflokkarnir hér á alþingi hafa önnur tækifæri og aðra möguleika til að ráðgast og það er auðvitað reglulega gert ef þannig aðstæður koma upp að nauðsynlegt er að allir flokkar komi að erfiðum málum verður að sjálfsögðu haft gott samráð við stjórnarandstöðuna um það þó að ekki sé hægt að ætlast til eins að stjórnarandstaðan hafi aðkomu að öllum málum sem tengjast eða geti tekið á sig ábyrgðina á þeim öllum

eins og háttvirtur þingmaður spurði hún hefur runnið sitt skeið á enda og við verkefnum hennar tóku aðrir aðilar innan ríkiskerfisins hagstofan tók við mjög miklu af þeim verkefnum sem þjóðhagsstofnun annaðist áður og sinnir þeim með miklum sóma það var að mörgu leyti eðlilegt að flytja þau verkefni þangað vegna þess að það hafði verið rætt um það í mörg ár að þar væri hugsanlega einhver tvíverknaður önnur verkefni fóru í fjármálaráðuneytið og svo má ekki gleyma því að ýmsir aðilar utan ríkiskerfisins sérstaklega verkalýðshreyfingin en einnig vinnuveitendasamtökin fengu sérstakar aukafjárveitingar árlega viðbótarfjármagn til þess að sinna hagrannsóknum